We zijn nu twee jaar verder, maar de besmette Bengaalse kleding is nog lang niet schoon.

En om het leed te verzachten, werd een noodfonds opgericht voor hulp aan slachtoffers en nabestaanden. Het Italiaanse Benetton is een van die kledingbedrijven die nog steeds nalaten het volledige bedrag van de toegezegde steun te betalen. Ondanks alle maatschappelijke druk in de afgelopen periode is tien procent van de toegezegde bedragen nog steeds niet betaald.

Bewondering uitspreken voor de bedrijven die wel een bijdrage leveren, is, wat mij betreft, niet voldoende. Gezien de grote rol van de Europese kledingindustrie in deze ramp zou juist de EU al haar invloed moeten aanwenden om ervoor te zorgen dat de slachtoffers alsnog de steun ontvangen waar ze recht op hebben.

Ik roep daarom alle fracties op om via de resolutie het belang van vakbonden te erkennen.